forseta hefur borist bréf frá iðnaðarráðherra um að skýrsla sem alþingi var falið að gera tvö þúsund og þrjú um samfélagsleg áhrif álvers og virkjunarframkvæmda á austurlandi liggi fyrir er hún lögð fram á lestrarsal